Señor presidente, esa es una propuesta de consenso. Si esa propuesta se admite, nosotros podemos vivir con ella. Si no, querríamos que se votara nuestra propuesta.